Señor presidente, en esta intervención de cierre quiero manifestarme gratamente impresionado por el buen juicio ponderado y constructivo que ha dominado el conjunto de las intervenciones procedentes de muy distintos grupos parlamentarios, lo que expresa la mirada acogedora de la Unión Europea a tres Estados pequeños —tres microestados— que forman parte de la cartografía, de los valores y de la historia europeos. Y creo que en esta intervención de cierre lo que procede es llamar la atención sobre la oportunidad de que pongamos en marcha una declaración política conjunta entre la Unión Europea y estos tres Estados pequeños del mismo modo en que estamos aquí validando el informe sobre la recomendación del procedimiento en curso para apoyarla, para alentarla y para llamar la atención sobre la necesidad de llevarla a cabo con éxito manifestando sensibilidad ante las particularidades de cada una de estas tres situaciones. En segundo lugar, creo que hay que hacer un ejercicio de pedagogía porque se trata de tres países democráticos. Algunas de las críticas que he podido escuchar son perfectamente replicables a cada uno de los Estados miembros, incluso las que se refieren a particularidades fiscales, pero, en todo caso, se trata de tres países que han comprometido sus propios procesos democráticos de ratificación y creo que la Unión Europea también se la juega a la hora de alentar la pedagogía necesaria para completarla con éxito, explicando las bondades de un Acuerdo de Asociación de estos tres Estados pequeños con respecto del gran proyecto de integración europea, al que, sin embargo, no tocan a la puerta como aspirantes a Estados miembros sino como candidatos a la asociación.